V prvom rade by som chcela poďakovať za prácu pani spravodajkyni Picierno. Najmä vďaka nej máme pred sebou text, ktorý môžu podporiť všetky politické skupiny. Osobitne chcem vyzdvihnúť, že správa upozorňuje aj na šikanovanie tehotných žien a matiek na pracovisku. Výsledný text je vyvážený, pretože sa opiera o imperatív ľudskej dôstojnosti zakotvený v Charte základných práv Európskej únie, ktorý vychádza z kresťanského chápania človeka. Ak chceme skutočne raz a navždy odstrániť sexuálne obťažovanie a šikanovanie na pracovisku, musíme viac hovoriť o tom, že ako ľudia sme si vo svojej dôstojnosti rovní. Tento etický postulát je skutočným dôvodom, prečo nikto nemá právo obťažovať alebo šikanovať druhého človeka. Nie Istanbulský dohovor, zákony alebo firemné pravidlá.